Ces sujets là sont trop graves pour être traités dans l'opacité d'une réunion du Bureau et doivent être considérés par l'ensemble des députés, sous le regard de nos concitoyens.